Ugyanis én csak Románia schengeni csatlakozásával kapcsolatban szeretnék szót emelni.

Hiszen mind az erdélyi magyarságnak, mind pedig Magyarországnak érdeke az, hogy a jelenlegi országhatárok minél jobban elhalványuljanak.

Ugyanakkor megértem a hollandokat is, meg a finneket is abból a szempontból, hogy meg kell nézni a bűnügyi statisztikákat.